Voorzitter, een betere communicatie tussen de bestaande EU agentschappen is belangrijk om informatie uitwisseling en samenwerking tot stand te brengen.

Maar de asielbehandeling door Griekenland laat zoveel te wensen over dat een terugkeer onder de Dublin regels op mensrechtelijke bezwaren stuit.

Het is dus heel duidelijk dat het systeem niet werkt. En mijn vraag is hoe moeten we nu verder?